Der Lissabon Vertrag hat eine Reihe von institutionellen Veränderungen gebracht. Wir haben nun eine Legislaturperiode unter und mit diesen Veränderungen gearbeitet und stellen fest, einige haben sich bewährt, einige nicht, und wollen aus diesen Veränderungen Konsequenzen ziehen. Eines der jedenfalls in dieser Form formell neu geschaffenen Organe ist der Europäische Rat, mit dem ein merkwürdiges Organ geschaffen wurde, nämlich ein Organ, dessen Mitglieder zwar ihren jeweiligen nationalen Parlamenten gegenüber rechenschaftspflichtig sind, das aber als Organ schlichtweg niemandem gegenüber oder nur sich selbst gegenüber rechenschaftspflichtig ist.

Ich meine, dass das im Kontext einer demokratischen Entwicklung nicht gesund ist. Der Europäische Rat hat seine Rolle auch unter dem Druck der Krise noch deutlich ausgeweitet und sich zunehmend in den Bereich der Gesetzgebung eingemischt, in dem er über keine formelle Kompetenz verfügt. In dem Bericht, den wir heute abstimmen und für den ich Alain Lamassoure herzlich danken möchte, wird eine Reihe von Vorschlägen zur Abhilfe gemacht Veränderungen im Kalender, Verbesserung der formalisierten Beziehungen zwischen Parlament und Rat, Einführung einer regelmäßigen Debatte hier im Parlament mit dem Rat, mit dem Europäischen Rat und über den Rat, Berichte vor und nach den Tagungen des Europäischen Rates.

die sowohl die erste als auch die zweite Kammer auf die Grundlage einer demokratischen Wahl stellen und damit für mehr Demokratie und Gewaltenteilung in der Europäischen Union sorgen.